Otóż ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że obecnie stosowane procedury przetargowe i kryteria bardzo często zamiast pobudzać gospodarkę po prostu ją hamują. Te negatywne doświadczenia nakazują moim zdaniem dokonania twardych, co najmniej dwóch istotnych zmian. Po pierwsze, odrzucenia jako podstawowego kryterium najniższej ceny na rzecz najkorzystniejszej ekonomicznej oferty.

Po drugie, wśród preferowanych procedur przetargowych należy znacznie rozszerzyć zakres stosowania procedur negocjacyjnych.